Señora presidenta, cuando en 2009, por fin, entró en vigor el Tratado de Lisboa, el entonces presidente del Consejo, señor Van Rompuy, anunció en esta Cámara que sería el Tratado con el que viviríamos el resto de nuestras vidas. Y, sin embargo, diez años después, al arrancar la Comisión von der Leyen pone en marcha una Conferencia sobre el Futuro de Europa, de la que puede venir una reforma de los Tratados ¿Cuál es la razón?

Gran recesión, exasperación de las desigualdades, aplicación del artículo 7 a dos Estados miembros, un Estado miembro que abandona la Unión ―el Brexit y, sobre todo, en este Parlamento, incremento del número de escaños que representan nacionalismo excluyente y supremacista y populismo reaccionario. Este Parlamento no tiene ningún déficit de legitimación democrática. Es la única institución directamente electiva. No tiene déficit de competencias, aunque puedan ser reforzadas. Es un parlamento legislativo, pero debe aprovechar la oportunidad de la Conferencia para reconectar con la